S'il n'est pas proposé, la commission juridique ne peut pas analyser la situation. Avant d'intervenir de cette manière, je te propose de réfléchir avant d'agir. C'est tout.

J'ai toujours respecté le droit. Maintenant laissons à la commission juridique le soin de se prononcer. Et elle ne peut se prononcer que s'il y a une proposition. Si cette proposition n'est pas légale, la commission juridique nous le dira.